Și Comisia de securitate și apărare este foarte preocupată de acest subiect. Sunt de acord cu raportorul, respectiv criminalii de război ce comit infracțiuni împotriva femeilor trebuie aduși mai rapid în fața instanțelor de judecată, impunitatea nefiind negociabilă în aceste cazuri. Din păcate, în situațiile de conflict din lumea actuală, violența împotriva femeilor este folosită ca tactică de război, și din nefericire, aceste cazuri rămân de cele mai multe ori neraportate și nepedepsite. Tocmai de aceea, cred că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să desemneze un observator special pentru protecția femeilor în zonele de conflict, care să asigure protecția femeilor față de toate formele de violență sexuală sau violență bazată pe gen.